Monsieur le Président, nous n'avons pas pu avoir de débat en plénière sur ce rapport si important, c'est pourquoi il nous semble nécessaire, au nom de la commission, de prendre la parole devant vous aujourd'hui.

Nous avons constaté que l'accès aux soins de santé n'était pas toujours possible et que le droit à l'éducation pour les mineurs n'était pas toujours respecté. Nous demandons le respect de procédures d'asile claires, justes, effectives et proportionnelles, et nous demandons la mise en place d'un système de visites et d'inspections permanent des centres de rétention. Nous devons témoigner de la réalité de terrain, défendre un droit de regard sur ces centres, ce que permet ce type de visites, et ce afin d'agir pour que les choses changent. La question de savoir pourquoi nous n'avons cité aucun pays dans ce rapport de synthèse m'a été posée par la presse. J'ai répondu que là était mon choix, que là était notre choix, car nous avons une responsabilité collective à l'égard de ce qui se passe dans les centres de rétention en Europe, et ce rapport n'est pas là pour classer les États membres. Nous ne cessons, en effet, de demander une solidarité européenne en ce qui concerne l'asile. Nous ne pouvons pas laisser les États membres, aux frontières de l'Europe, seuls face à des flux migratoires importants. Je le répète encore, nous avons une responsabilité collective.